Panie Przewodniczący! Dziękuję bardzo, to się dobrze składa, bo skorzystam z okazji i odpowiem na te pomówienia, które przed chwileczką słyszeliśmy. To rzeczywiście jest pewna luka w systemie SIS, bo to jest rzeczywiście głośna sprawa z obywatelką Ukrainy, która mieszkała w Polsce, jest zamężna z Polakiem i dla wyjaśnienia obydwoje angażują się w fundacji Otwarty Dialog, która piętnuje łamanie praw człowieka w Europie Wschodniej. Fundacja Otwarty Dialog ostatnio wzięła pod lupę również stan praworządności w Polsce. Za to Ludmiła Kozłowska natychmiast została wydalona z Polski i wpisana na listę SIS osób, którym nie wolno wjeżdżać do Schengen. Od razu pojawiły się też informacje te które słyszymy też tutaj że służby bezpieczeństwa Ukrainy uznały ją za osobę niebezpieczną. Ale służby bezpieczeństwa Ukrainy skierowały natychmiast do portalu, który to rozprzestrzenia, dementi, że nie ma w ogóle takiej procedury w sprawie pani Kozłowskiej.

Mam króciutkie pytanie do pana komisarza. Co Pan na to, Panie Komisarzu? Czy nie powinniśmy natychmiast stworzyć jakiegoś systemu zabezpieczenia dla takich osób? Gdzie one mogą się w szybkim tempie odwołać?